Urmărirea respectării acestora este îndatorirea principală a tuturor instituțiilor europene. În România, stat membru al Uniunii Europene, asistăm la grave încălcări ale drepturilor fundamentale. Guvernul actual al României, după ce a dus țara în faliment economic și social, acum pune în aplicare măsuri aberante, care încalcă grav drepturile fundamentale recunoscute în Uniunea Europeană dreptul la pensie, drepturile sindicale, dreptul la salarii, drepturile tinerelor mame și, mai mult, vreau să atrag atenția că în România se pregătește și modificarea legii privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Aprobarea proiectului de lege propus de Guvernul României, în loc să ducă la întărirea protejării persoanelor cu dizabilități și să promoveze incluziunea lor socială, nu va face altceva decât să îngreuneze viața acestora, făcându le dependente de stat.